Nu este prima dată când aducem în atenție situația din Congo și condamnăm cu toată fermitatea nu numai atrocitățile comise cu o ritmicitate înfiorătoare în această țară, ci și pasivitatea autorităților congoleze. În ultimele cinci luni, doar 11 militari au compărut în fața unui tribunal, acuzați de viol.

Această criză umanitară este amplificată de impunitate și de prejudecățile care transformă violul într un tabu, altfel, victimele riscă excluderea din familie și comunitate. E cazul multora dintre cele 121 de femei care au declarat că au fost violate în iunie în provincia Kivu de Sud.

Reînnoiesc, de asemenea, apelul pentru crearea unui tribunal penal internațional pentru Congo, singura soluție viabilă împotriva impunității.